Wir haben gerade bei der Entwicklungspolitik wirklich sehr gute und sehr hehre Ziele. Wenn es um die Umsetzung von konkreten Dingen geht, sind wir aber teilweise nicht entsprechend konsequent.

Mauretanien ist ein sehr armes Land, und wir hatten dort einen guten Vorschlag von der Kommission, ein Abkommen zu machen, das den Mauretaniern mehr Möglichkeiten gab, selber die Fische zu fischen, die sie bei sich haben. Es war tatsächlich so, im Entwicklungsausschuss war da Einverständnis. Im Fischereiausschuss waren da nationale Interessen wieder im Vordergrund. Wenn wir so weitermachen, dann werden wir unsere Ziele nicht so schnell erreichen, wie wir es vielleicht gerne möchten.